Szanowny Panie Przewodniczący! Świat i Unia Europejska są w kryzysie ekonomicznym. Wieloletnie ramy finansowe i plany odbudowy mogą łagodzić ten kryzys EKR o tym bardzo dobrze wie. Konserwatyści wierzą, że uda się wzmocnić Europę dzięki tym instrumentom. Obywateli Unii Europejskiej jednak zdumiewa fakt czy stan, w którym nieraz Parlament Europejski, Komisja Europejska nierzetelnie oceniają rzeczywiste zagrożenia. Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego mówi, że trzeba zagłodzić niektóre kraje i nie dawać im wsparcia finansowego. To zły język, to nie chrześcijański język. Pani Barley, to nie rządy krajowe biorą pieniądze, pieniądze biorą konsumenci, obywatele dwudziestu siedmiu krajów Unii Europejskiej. Wszyscy wiemy, że praworządność jest wartością Unii Europejskiej, ale dziś rzeczywistym problemem jest kryzys ekonomiczny, terroryzm, brak bezpieczeństwa. We Francji bandyta zabija człowieka, ścina mu głowę, w Niemczech bandyta wjeżdża samochodem w tłum ludzi. Dziś problemem są oczywiście oszuści, którzy wyłudzają środki z Unii Europejskiej. Oni są w każdym kraju i ich musimy wyeliminować z rynku publicznego. Wieloletnie ramy finansowe i plan odbudowy nie mogą być skierowane przeciwko chrześcijańskim rządom, przeciwko prawicowym rządom.